Frau Präsidentin! Ich glaube, es ist Historisches beschlossen worden, denn ein globales Problem, das größte globale Problem, wird endlich global angefasst und angepackt werden. Aber jetzt fängt es an mit der Arbeit, muss man sagen. Ich möchte mich auch bei der Kommission bedanken, bei Herrn Arias Cañete, bei der Ratspräsidentschaft und auch explizit bei der französischen Konferenzpräsidentschaft, die hervorragend verhandelt hat und wirklich mit allem diplomatischen Geschick diese Verhandlungen zu einem Erfolg geführt hat. Es ist einiges angesprochen worden an Wermutstropfen in dem Abkommen. Ich kann nicht verstehen, dass zwei Sektoren sich ihrer Verantwortung entziehen, die immer wieder argumentieren, dass sie international tätige Sektoren sind und dass es deshalb in Europa keine Gesetzgebung geben darf. Das sind der internationale Flugverkehr und der internationale Seeverkehr. Diese beiden Sektoren müssen auch in Zukunft ihren Beitrag leisten, denn was verabschiedet worden ist in Paris, 1,5 Grad bis 2 Grad Reduktion, das kann man doch nur erreichen, wenn alle mitmachen. Da kann man den anderen doch nicht noch mal eins draufpacken am Ende des Tages Stahlwerke, andere Grundstoffindustrien, die da sind sondern alle müssen ihren Beitrag dazu leisten, und dazu gehören auch diese beiden Sektoren. Ich glaube, dass wir jetzt die Chance nutzen müssen die Finanzindustrie hat es im Vorfeld getan, auch Versicherungsunternehmen, die ganz klar gesagt haben, wir werden nicht mehr mit unseren Fonds, mit unserem Kapital in fossile Energieträger investieren. Wir müssen das Ganze ummünzen

Wir brauchen Speichertechnologie. Die ganze Energieunion muss weiter vorangetrieben werden. Das sind die Schlussfolgerungen, die wir eigentlich aus Paris mitnehmen müssen. Das Ganze noch umgemünzt in Jobs, und dann wird ein Schuh daraus. Und dann müssen wir auch am Ende des Tages zu unseren Zusagen, die wir finanziell abgegeben haben, stehen. Hier müssen die Finanzminister der Europäischen Union in die Pflicht genommen werden.